Hvala za besedo, predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! V poslanski skupini Liste Marjana Šarca predloga zakona ne bomo podprli, ker je zelo ozko usmerjen in močno obremenilen za državni proračun. V proračun bi se tako steklo okoli petsto sedemindevetdeset milijonov evrov manj in kar je to, in kaj to pomeni. Grobo poseganje v zdravstveno in pokojninsko blagajno, s čimer bi svoje državljane, še posebej tiste, socialno bolj ogrožene, priškrnili pri njihovih socialnih pravicah. Z določitvijo enotne davčne olajšave bi dejansko še povečali razliko med revnejšimi in bogatimi, ker bi vsi padli na enak znesek olajšave in obdavčenje ne bi bilo več stopničasto, ker imajo tisti z manj dohodka večjo olajšavo in tisti z več dohodka manjšo olajšavo, kar je skrajno nepravično do tistih z nižjimi dohodki. Znižanje davčne stopnje is sedanjih petdeset procentov na triinštirideset procentov je zopet ukrep, ki finančno krepi le najvišji sloj in ni namenjen povprečnemu poštenemu Slovencu, ki se vsak mesec bori s svojim družinskim proračunom. Koliko Slovencev pa zasluži letno sedemdeset tisoč devetsto sedem in več? Razpoložljivi dohodek bi se tako povečal samo državljanom, ki nimajo že tako najvišje prihodke. Glede delavcev migrantov je potrebno poudariti, da so povsem v enakem položaju, kot vsi ostali slovenski davčni rezidenti, kar je ugotovilo že ustavno sodišče leta dva tisoč trinajst. Kot vsi državljani tudi oni uporabljajo vso domačo infrastrukturo, ki jim je zagotovljena, ki jo zagotavljata naša zakonodaja in sistem. Zato je prav, da plačajo tudi davek, iz katerega se financirajo državne storitve, šolstvo, zdravstvo, vrtci in socialni transferi. Zavedamo se, da je konkurenčnost gospodarstva ključnega pomena za državo in da na to vplivajo tudi davčna bremena. Zato smo se v poslanski skupini Lista Marjana Šarca zavezali, da bomo v okviru javnofinančnih možnosti znižali obremenitve plač z dohodnino, pri čemer pa bomo predlog pripravljen na podlagi strokovne analize celotnega dohodninskega sistema in bo obravnavan celovito in sistematično.